Señor Presidente, no es solo un ataque contra 138 diputados. Como ya se ha dicho, es un ataque directo contra lo poquísimo que queda de sistema democrático en Turquía.

Y esta Cámara debería lanzar un mensaje poderoso, no solo en contra de la estrategia del Presidente Erdogan, sino también a favor de estos diputados y de las fuerzas que intentan desesperadamente abrir un debate democrático en este país.

Mucho más tras este último golpe de Estado administrativo. La Comisión Europea está muy preocupada, pero necesitamos mucho más.